mansali frá jóhönnu maríu sigmundsdóttur einnig hefur borist bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð